We komen wel positief in het nieuws als het over de regiogelden gaat, want daar wil iedereen natuurlijk gebruik van maken.

Ik steun zeer het aspect opleidingen binnen het justitieprogramma 2014

In de verschillende landen is de kennis van het Europese recht heel beperkt en dat is een bron van zorg. In dat opzicht heb ik nog twee opmerkingen. Allereerst over het budget.

En ten slotte over de samenhang met het Stockholm programma. Ik zou toch willen vragen om de samenhang binnen de diverse programma's te bewaken.